þúsund og tólf verði framhaldsskólum heimilt að halda áfram að innheimta af nemendum sem njóta verklegrar kennslu efnisgjald fyrir það efni sem skólinn lætur þeim í té og þeir þurfa að nota í námi sínu þetta frumvarp snýst sem sagt í stuttu máli um það að ákvæði önnur málsgrein sjöundu greinar eldri laga um framhaldsskóla um innheimtu og fjárhæð efnisgjalda gildi óbreytt næstu þrjú skólaár samkvæmt því er miðað við að hámarksgjaldið verði fimmtíu þúsund krónur á skólaári eða tuttugu og fimm þúsund krónur á önn ákvæði gildandi laga um framhaldsskóla tóku gildi fyrsta ágúst tvö þúsund og átta á því tímamarki var innritun fyrir skólaárið tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu almennt lokið og efnisgjöld voru þá ákveðin samkvæmt eldri lögum fyrirmæli b liðar fyrstu málsgrein fjörutíu og fimm greinar laganna sem koma til framkvæmda á komandi skólaári veita heimild til innheimtu efnisgjalds er miðast við efni sem skóli lætur nemanda í té og hann hefur sérstök not af hér er um mun takmarkaðri heimild að ráð til innheimtu efnisgjalda en samkvæmt eldri lögum sé miðað við innheimtu efnisgjalda verknámsskóla á árinu tvö þúsund og átta má búast við að fjárframlög til framhaldsskóla eða tekjur þeirra af þessum gjöldum dragist saman um tvö hundruð milljóna króna en gert hafði verið ráð fyrir að þessari breytingu yrði mætt með hækkun framlaga úr ríkissjóði ástæða þess að þetta frumvarp liggur hér fyrir er auðvitað ekki gleðileg en það er auðvitað staða ríkisfjármála um þessar mundir í þeim niðurskurðartillögum sem nú liggja fyrir á málefnasviði menntamálaráðuneytis hefur verið leitast við að skerða sem minnst af þjónustu framhaldsskólans eigi að siður hefur verið gert ráð fyrir um fimm og hálft prósent niðurskurði sem þýðir um átta hundruð fimmtíu milljónir króna lækkun á framlögum til reksturs framhaldsskóla í þessum tillögum sem auðvitað verða hér til umræðu síðar hefur verið leitast við að standa sem mest vörð um kjarnaþjónustu og skera fremur af viðbótarþjónustu hins vegar mundi tvö hundruð mæli króna kostnaður til viðbótar þýða kröfu um viðbótarniðurskurð hjá framhaldsskólum um eitt prósent til að mæta slíkum kröfum yrði óhjákvæmilegt að skerða þjónustu framhaldsskóla einkum hjá þeim skólum sem bjóða upp á verknám það er við þessar aðstæður sem þetta frumvarp er lagt fram í því felst eins og ég kom að hér áðan að ákvæði önnur málsgrein sjöundu greinar eldri laga um heimildir framhaldsskóla til innheimtu efnisgjalda og hámark þeirra gilda þá óbreytt út skólaárið tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf ég legg ríka áherslu á að hér er um að ræða tímabundna ráðstöfum til að mæta erfiðleikum í ríkisfjármálum ég vil líka minna á að þegar ný framhaldsskólalög voru samþykkt voru fulltrúar allra stjórnmálaflokka sammála um að þessi gilda skyldu niður felld og fögnuðu þeirri ráðstöfun við lítum hins vegar svo á að þetta sé þá sársaukaminni aðgerð en að ráðast í þennan tvö hundruð milljóna niðurskurð og minni einnig á að hér er ekki um nýja innheimtu að ræða heldur óbreytta innheimtu og ekki hækkun á gjaldinu ég mun ekki hafa frekari orð í þessari framsögu en legg til að frumvarpinu verði vísað